De LGBTI gemeenschap is bij ons gelukkig vrijgevochten.

Het is nog winter in de Kaukasus. Misschien letterlijk maar zeker figuurlijk. De vervolging van minstens honderd Tsjetsjenen omdat ze homo zijn, de folteringen, moord en eenzame opsluiting in martelkampen zijn weerzinwekkend en onaanvaardbaar en kunnen alleen in de scherpste bewoordingen worden veroordeeld.

Het Kremlin speelt zo opnieuw een uiterst bedenkelijke rol. Een recent rapport van de Raad van Europa wijst trouwens op de onwil van Rusland om ook maar enige inspanning te leveren om de situatie in Tsjetsjenië op het gebied van de mensenrechten positief bij te sturen. De gruwelijke feiten vragen een onderzoek. De daders moeten worden vervolgd en de slachtoffers moeten compensaties ontvangen. Maar niemand gelooft dat Rusland een ernstig onderzoek zal instellen. Een onafhankelijk internationaal onderzoek dringt zich op. En dus is de vraag aan de Commissie wat ze zal doen om onze eigen LGBTI richtsnoeren uit te voeren. Er zal meer nodig zijn dan het uitspreken van ongerustheid. Alle slachtoffers van de vervolging, alle manifestanten moeten onmiddellijk worden vrijgelaten en de betrokken autoriteiten moeten hun internationale verplichtingen nakomen.

Die verwacht ik straks ook van de commissaris.